Zakaria Bouguira próbował zarejestrować swoim telefonem moment brutalnego starcia tunezyjskiej policji z marokańskimi kibicami piłki nożnej. Z tego powodu sam został przez policję pobity i trafił do aresztu. Jego przypadek tym bardziej niepokoi międzynarodową opinię publiczną, gdyż miał on miejsce niecały miesiąc po przeprowadzeniu demokratycznych wyborów w tym kraju. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie niosą ze sobą zmiany ustrojowe, i będziemy wspierać ten kraj w dążeniu do szeroko pojętej demokracji, jednakże musimy stanowczo zaprotestować przeciwko aktom przemocy i łamania praw człowieka, o których dziś mowa. Nowo wybrany rząd powinien jak najszybciej przeprowadzić niezbędne reformy, by Tunezja stała się prawdziwym państwem prawa, gdzie respektuje się zasady demokracji oraz szanuje prawa i swobody obywatelskie, jakie powinny przysługiwać także Zakarii Bouguirze.